Pane předsedající, pane komisaři, já jsem velmi pozorně poslouchal Vaše vystoupení a víceméně se vůbec netýkalo problémů, které tady řešíme, to znamená členství Saúdské Arábie v Komisi OSN pro ženská práva. Já jsem čekal, že nám třeba řeknete, zda Komise zkoumala, které evropské státy volily tuto zemi, která hanebně porušuje ženská práva, do tohoto orgánu, a také by mě zajímalo, jako některé jiné řečníky, co Komise do budoucna udělá, aby evropské země lépe koordinovaly svoji volbu na takovýchto mezinárodních fórech tak, aby do budoucna takováto ostuda nenastávala.

Pokud myslíme agendu lidských práv vážně na půdě Evropské unie a lidská práva jsou pro nás klíčovou agendou pak není možné se zaklínat diplomatickými frázemi o tom, že Saúdská Arábie dělá malé posuny, jak jste řekl, že tam dělá plaché reformy, plaché změny.